Voorzitter, het is niet de eerste keer dat we dit debat voeren en het zal ook niet de laatste keer zijn. De strijd tegen illegale migratie, het aanpakken van mensensmokkel en het beschermen van onze buitengrenzen blijft onverminderd belangrijk, ook nu de instroom de laatste maanden sterk is afgenomen. Want die instroom ís afgenomen, en dat komt ook door de inspanningen hier op Europees niveau, inspanningen die in de toekomst broodnodig blijven. Maar inspanningen is misschien een beetje een lastig woord voor de aanvragers van dit debat. Het is ook veel aantrekkelijker om vanuit het extreemrechtse hoekje daar in het Parlement een beetje boos te doen, kritiek te leveren en vooral voor veel belastinggeld lucht te verplaatsen tussen Brussel en Straatsburg. Maar de Europese burger schiet daar niks mee op. Verbeterde registratie van asielzoekers u stemt daartegen. Buitengrenzen beter beschermen u stemt daartegen. Reisdocumenten voor de terugkeer van illegale migranten tegen. Een PNR-richtlijn voor onze veiligheid tegen. Politiesamenwerking versterken tegen.

Als we dit soort wetgeving in onze parlementaire vergaderruimtes bespreken, dan komt u over het algemeen niet eens opdagen. Óf u vindt het eigenlijk niet belangrijk genoeg, óf u bent gewoon te lui om te werken. Een beetje roepen langs de zijlijn zonder ooit ook maar iets bij te dragen, daar bent u heel goed in. Maar het is gelukkig een politiek businessmodel dat z'n beste tijd gehad heeft.